Consider că nu este corect să fie amestecate criterii specifice reformei din domeniul justiției cu criteriile de aderare la spațiul Schengen. România este pregătită și îndeplinește condițiile din punct de vedere tehnic, care de altfel trebuie să reprezinte singurele criterii pe baza cărora să se facă evaluarea. România nu este și nu va fi un exportator de infracționalitate și nu poate accepta ca unele probleme punctuale ale comunităților de imigranți de origine română să fie transferate asupra tuturor românilor. Suntem conștienți de faptul că votul în Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne în primăvara anului viitor va fi un vot politic, dar considerăm că acest vot trebuie să aibă la bază o evaluare obiectivă și corectă, și nicidecum considerente cu conotații electorale.